hæstvirtur forseti ég hlýt að líta svo á eftir að hafa lesið tilkynninguna frá seðlabankanum bæði þá sem kom í gær og einnig þá sem kom í dag að krafan um átján prósent stýrivexti hafi verið með þeim hætti að hún hafi átt að vera gengin í gildi áður en samkomulagið að öðru leyti yrði samþykkt í stjórn alþjóðagjaldeyrissjóðsins því það segir á heimasíðu seðlabankans í dag nú les ég með leyfi forseta úr tilkynningu bankans

hafa undrast vaxtahækkun í átján prósent og hafa jafnframt sagt að ekkert ákvæði um slíka gerð sé í samningsgerðinni segir enn fremur í tilkynningunni og síðan er greint frá efni nítjánda töluliðar og

nú er ég á villigötum hæstvirtur forseti ég hélt að ég væri með rétt blað við skulum fara á annað blað sem er morgunblaðið tuttugasta og níunda október sem er í gær þar er innan gæsalappa með leyfi forseta í rökstuðningi bankans er sagt frá því að í liðinni viku gerði ríkisstjórnin samkomulag við sendinefnd alþjóðagjaldeyrissjóðsins í samkomulaginu sem lagt verður fyrir framkvæmdastjórn hans til staðfestingar á næstu dögum felst meðal annars að seðlabankinn skuli þá hafa hækkað stýrivexti í átján prósent sem nú hefur verið átt þannig að krafan virðist hafa verið sú að þegar samkomulagið kæmist á og stjórnin mundi samþykkja það þá væri forsenda fyrir samþykkt stjórnarinnar að við hefðum þegar að því